Doamnă președintă, domnule comisar, mă alătur și eu colegilor care spun că nu putem fi indiferenți față de ceea ce se întâmplă acum în Congo. De altfel, nu putem fi indiferenți față de orice încălcare a drepturilor omului. Până la urmă, noi spunem în Uniunea Europeană că avem valori legate de drepturile omului, de pace, de statul de drept și, sigur, cazurile grave care se întâmplă acum în Congo, eliberarea prizonierilor, trebuie să aibă loc cât mai repede. Trebuie să găsim pârghiile prin care putem să intervenim pentru că eu cred că aici trebuie să fie o acțiune unitară a instituțiilor internaționale. Mă refer aici și la ONU, care stă pasiv. UE nu trebuie să ezite să acorde tot sprijinul cetățenilor congolezi. Trebuie să vedem cum, pentru că sistarea ajutoarelor către Congo ar avea efecte asupra cetățenilor și nu cred că aceasta vrem noi. Vrem să fie dreptate, vrem să se respecte drepturile omului și să fie pedepsiți cei care încalcă drepturile omului.